Señora presidenta. Gracias, comisario, por su empatía hacia quienes sufren situaciones de emergencia como las que estamos presenciando en lugares de Europa. Me duele la indiferencia europea cuando veo a personas que huyen de la guerra y la tortura desafiando a la muerte bajo una ola de frío, que parece haber helado no solo los cuerpos de los niños indefensos, sino también nuestros corazones, incapaces de avanzar en esta crisis de refugiados. El verano pasado estuve en Atenas y en Lesbos.

Hoy esas mismas personas, esos mismos refugiados estarán padeciendo en las mismas tiendas un frío brutal. La situación es dramática por eso, dramática también tiene que ser nuestra petición, para evitar que los niños cojan infecciones y mueran de gripe. Estamos a tiempo de destinar ayuda de emergencia a Grecia y a sus islas. Ayer fue el calor, hoy el frío y mañana, ¿qué será? Necesitamos impulsar un sistema de asilo simplificado que permita vías de acceso seguras y legales a Europa para que las personas, desesperadas, no tengan que ponerse en manos de traficantes sin escrúpulos. Hay que agilizar los trámites para que los refugiados puedan salir de Grecia. Porque aquello se ha convertido en una ratonera, y la gente vive sin esperanza. Termino haciendo un llamamiento para proteger a los menores, las víctimas más vulnerables. Un 10 de ellos son menores no acompañados que necesitan protección, alimentos y ayuda psicológica. Porque ningún niño puede vivir asustado y lejos de su hogar, con frío, no solo en su cuerpo, sino también en su alma.